A Lisszaboni Szerződés támogatói nem egyszerűen győzelmet ünnepelnek, hanem a demokrácia győzelmét, arra hivatkozva, hogy most egy kierőszakolt népszavazás mondott igent.

Nem felejthetjük el, hogy a tartalmilag teljesen azonos alkotmányos szerződésről a francia nép és a holland nép nemet mondott. Ekkor jött a kreatív ötlet, de cinikus ha nem fogadja el Európa népe ezt az alkotmányt, nevezzük reformszerződésnek, majd a politikai elit a parlamentekben megszavazza. Sajnos a magyar parlament volt az első, amelyik ezt megtette.